En réalité, elle a décidé une politique de peuplement 50 millions de migrants à l'horizon 2060, selon l'aveu du commissaire Avramopoulos, le 8 juin 2015. L'objectif est double il s'agit, d'une part, de faire venir une main d'œuvre à bas coûts pour permettre aux entreprises d'accroître leurs profits et, d'autre part, de briser les identités nationales pour transformer les citoyens en consommateurs dociles.

Ce n'est évidemment qu'un début et les États l'ont bien compris c'est pourquoi beaucoup résistent, à l'instar de la Hongrie et de la Pologne. Je les encourage à poursuivre leur résistance, car chaque nation a le droit de défendre son identité contre la submersion migratoire.